Señor Presidente, mi partido es el partido de la legalidad internacional, así lo demostramos en la guerra ilegal de Irak, con protestas y tomando las decisiones que correspondían a la legalidad internacional. Un crimen contra la humanidad no puede quedar sin respuesta, pero esta respuesta tiene que ser legal, y la legalidad pasa por las Naciones Unidas, que tienen resortes para soslayar los bloqueos eventuales del Consejo de Seguridad, y también pasa por que sean las Naciones Unidas las que acrediten quién ha utilizado armas químicas y si se han utilizado esas armas químicas.

Señora Ashton, veinticuatro horas antes de que los 28 Estados miembros de la Unión Europea firmaran esa Resolución, o esa Declaración, de Vilna, cinco Estados miembros de la Unión Europea se reunieron y firmaron un documento distinto en el que afirmaban que apoyaban una eventual intervención militar y, textualmente, dijeron porque el mundo no puede estar pendiente de procesos